frú forseti ég geri alvarlegar athugasemdir við það að skýrslan sé rædd daginn rétt rúmum sólarhring eftir að hún kom út og þingmönnum ekki gefið tækifæri til að lesa hana almennilega og kynna sér efni hennar áður en umræða um hana fer fram að einhverju gagni það voru einmitt svona vinnubrögð sem komu okkur á kaldan klaka og ég vildi óska þess að þingið mundi vanda umfjöllun um þessa skýrslu til þess að það sé hægt er ekki hægt að ræða hana í dag og á morgun og láta svo umræðu lokið þangað til í haust